frú forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi sem við flytjum saman þingmenn fjögurra flokka ég biðst velvirðingar þingmenn þriggja

um það að það sé bætt inn í lög um þjóðlendur nýjum greinum sem kveða á um það að sönnunarbyrðin sé færð til þess aðila sem gerir kröfu um eignarrétt í þinglýstu landi þetta er í rauninni mikil sanngirniskrafa og hefur verið í umræðu í þessum þjóðlendumálum sem hafa valdið deilum og erfiðleikum víða á landinu og þá einkanlega þetta að ríkið hefur með ásælni gert kröfu um það að fá eignarrétt yfir landi sem menn hafa sannanlega og oft og tíðum um marga mannsaldra greitt skatta og skyldur af og ríkið viðurkennt sem þeirra eign það eru meira að segja þess dæmi í þessu sambandi að ríkið hafi selt einstaklingum og sveitarfélögum land sem það síðan ásælist nú með kröfugerð í þjóðlendumálum og í nokkrum tilvikum hafa dómar gengið þannig að ríkið hefur með þessum hætti eignast aftur land sem það hafði þó selt við verði til aðila í samfélaginu og þegið fyrir greiðslu en nær svo aftur að taka landið til sín eitt skýrasta dæmið um þetta er kannski fjallið skjaldbreiður sem ríkið

þegar kom að virkjunum á því svæði en grímsneshreppur hafði afréttarnotin af skjaldbreið þegar svo þjóðlendumálin koma þá er það aftur dæmt að skjaldbreiður sé eign ríkisins þó svo að hann hafi komist með þessum hætti úr eigu ríkisins á sínum tíma ég mun ekki rekja þessar lagagreinar eða greinargerð frumvarpsins í smáatriðum og vísa til greinargerðarinnar og sömuleiðis munu aðrir flutningsmenn hér gera nánari grein fyrir þeim atriðum mig langar til að nota þennan ræðutíma til að gera eiginlega meiri svona grundvallargrein fyrir þjóðlendumálinu og þeim hugmyndum sem þar eru baki sem eru í raun og veru kannski einn síðasti anginn sem við glímum við hér í hinu háa alþingi við svona verstu aðgang af sósíalismanum þó margt höfum við nú gott þegið í okkar samfélagi af sósíalisma þá er það ekki sá þáttur sem víkur að því að ríkið skuli leggja undir sig eigur grunnhugmyndin þarna bak við er kannski enn eldri og nær í rauninni aftur til þess þegar þjóðhöfðingjar töldu að allt vald væri þeim frá guði komið og allt sem fólk ekki átti með séreignarrétti í ríkinu að það væri eign konungsins á þessari hugmynd er það byggt að land sem einhver vafi er á að einstaklingar eigi að það sé þar með orðin eign ríkisins og með því að það verði eign ríkisins þá sé það þar með einhvers konar sameiginleg sameign fólksins í landinu það er mikill misskilningur í þessu vegna þess að fólkið í landinu það eru ekki handhafar eigna

og yfir höfuð opinber eign á landi hefur líka þann stóra ókost að þar verður til rétt eins og í fjármálageiranum getur orðið til fé án hirðis að þá verður með þessum hætti til land án hirðis við höfum séð þess mjög mörg dæmi á undanförnum árum og áratugum hvernig land sem ríkið hefur með að gera mér er í þessu efni hugstætt land og umráðasvæði við gullfoss þá miklu náttúruperlu sem lengi vel hefur og er í rauninni enn að nokkru leyti í mikilli vanhirðu og miklu verri hirðu heldur en sambærilegar náttúruperlur sem eru í einkaeigu eða eigu sveitarfélaga reyndar getur sveitarfélagaeignin líka orkað tvímælis sérstaklega ef hún er flókin og sameign margra sveitarfélaga verður oft og tíðum fyrir sams konar hirðuleysi hins opinbera það þekki ég vel frá mínum uppvaxtarstað laugarási í biskupstungum sem var eign læknishéraðsins þar og þar held ég að hafi gengið yfir meira hirðuleysi með jarðeignina heldur en möguleiki hefði verið ef um hefði verið að ræða eign einhvers einstaklings eða eign eins sveitarfélags

land sem ekki tilheyrir heimatúni bónda ekki er svona í nánasta nágrenni við bústað á jörð að það hljóti að vera almenningseign það hljóti að vera eitthvað annað heldur en einkaeign og við heyrum gjarnan talað um það að það sé hreint útilokað að jöklar eða einstök fjöll geti verið í einkaeigu um þetta má auðvitað deila og ég vil samt ítreka þá skoðun mína og ég sakna þess að hér eru ekki í þingsalnum fulltrúar þess flokks sem hefur kannski oftast talað fyrir eignarréttinum það gæti að vísu orðið breyting á því núna en það skiptir svolitlu máli að

væru ekki en ég ætla að halda áfram ræðunni um það sem frá var horfið að þessi hugmynd að land geti ekki verið í einkaeigu vegna þess að það feli í sér einhver þau almennu verðmæti eins og jöklar vissulega gera

land er séreign einstaklings og það er þar sem ég held að við sem hér störfum í alþingi og við sem gætum hagsmuna hinna landlausu þegna þessa lands höfum brugðist því það er miklu brýnna að við tryggjum þessa almennu umgengni um allt land sem ekki er beinlínis notað til ræktunar eða annarra slíkra nota að umgengni fólks um það sé eigandanum til baga mjög stór hluti af landi hér á landi er óræktaður er í rauninni ekki undir þeirri notkun að landeigandi þurfi á því að halda að takmarka umferð almennings um það og að nokkru leyti gera lög ráð fyrir því að landeiganda sé þetta ekki heimilt en þeim lögum er mjög slælega fylgt eftir og við höfum víða mjög mörg dæmi um það að aðgengi fólks meðal annars að fjöllum að opnum heiðarlöndum sé takmarkað meira heldur en ástæða er til það er þarna sem hagsmunir hinna landlausu íslendinga liggja en ekki í því að ríkið gangi þvert á hinn almenna eignarrétt vegna þess að með því að ríkið gangi á hinn almenna eignarrétt eins og gert er í þjóðlendulögunum þá erum við í rauninni að veikja eina af mikilvægustu grunnstoðum réttarkerfisins þessi verndun eignarréttar er einmitt oft talinn til marks um hversu gott stjórnskipulag er í löndum og við íslendingar höfum þar verið svona samkvæmt mælingum sem hafa verið birtar þá höfum við verið þar svona frekar ofarlega ekkert efstir taldir svona í tíunda sæti meðal þjóða heimsins meðan þær fátækustu eru einmitt þjóðir þar sem eignarrétturinn er lítils virtur og gengið mjög freklega á hann það má líka horfa til þess að þegar talað er um að óviðeigandi sé að einstök fjöll eða partar af jöklum landsins séu í einkaeigu þá á það við um svo margt fleira sem við viljum í raun og veru að sé með vissum hætti sameign þjóðarinnar það á við um einstakar byggingar sem við viljum öll hafa aðgang að öll geta séð og við getum ekki fellt okkur við það að þær séu í einkaeigu með þeim hætti að fólki sé heimilt að gera hvað sem er við þær gott dæmi um þetta er sú húseign sem mikið hefur verið tekist á um hér í reykjavík að undanförnu sem thor jensen byggði og var núna nýlega seld einum af hans afkomendum og vissulega voru einhverjir sem höfðu á móti því að hún væri seld til einkaeignar en hún verður þar í sömu stöðu og mjög margar aðrar húseignir talaðu varlega sem við höfum mikið uppáhald á og það sem væri mikilvægast í þessu eignarhaldi er einmitt það að eigandanum verður ekki gefið algerlega frítt spil að gera hvað sem er við eignina það sama á við um land eigandi lands hefur ekki leyfi til þess að fara með það hvernig sem er það er undir þeim lögum að hann þarf að hafa samstöðu um það við sveitarfélög við stjórnvöld og við náttúruverndaryfirvöld að raska ekki þeim verðmætum sem eru með vissum hætti sameign þjóðarinnar þrátt fyrir séreignarréttinn á landinu það er mikilvægt að hafa þessi sjónarmið í huga því með því að standa vörð um eignarhald á landi þá erum við ekki að segja að aðrir þegnar en þeir sem eiga jarðir séu réttlausir gagnvart landinu landið verður áfram eftir sem áður sameign okkar allra og sjálfur tala ég hér sem einn hinna landlausu manna í þessu landi rökin fyrir því að höfða þjóðlendumál hafa verið færð þau að þar með sé verið að skera úr um réttaróvissu til langs tíma þar með sé verið að útkljá deilumál þannig að við séum laus við þá réttaróvissu um ýmis landsvæði sem ella er fyrir hendi þessi rök standast í rauninni ekki þær grundvallarreglur sem réttarríkið setur okkur um það að við höfðum ekki dómsmál að óþörfu það þarf að vera raunveruleg ástæða fyrir því að reka mál fyrir dómstólum það þurfa að vera raunverulegir hagsmunir bak við það að málið sé keyrt þá leið en það er ekki um það að ræða í þjóðlendumálum það er sá sem gerir hér kröfu um að eignast landið verða skilgreindur sem eigandi að því er ekki að fara að nýta það á neinn hátt við höfum einmitt gott dæmi um þetta og hvaða árekstra þetta getur skapað gott dæmi um það varðandi eina af þeim þjóðlendum sem ríkið hefur fengið dæmda í sína eigu núna en það eru hrunaheiðar ofan byggðar í hrunamannahreppi þar fékk ríkið með úrskurði dómstóla úrskurðað að heiðar þessar væru þjóðlenda og í framhaldi af því fól landeigandi á bænum tungufelli fram á það að ríkið tæki þá þátt í að girða þessa eign sína af gagnvart því landi sem hann nýtir fyrir sitt fé og sitt beitarland því það voru ekki hans hagsmunir að féð gengi inn á land ríkisins eða land sem ríkið leyfir að gangi á þessum heiðum gangi inn á hans land þannig að hann hafði lögvarða og eðlilega hagsmuni af því að þarna væri sett upp girðing en svarið kom frá ráðuneytinu löngu eftir tilskilinn frest um það að svar komi og á þá leið að það hefði engan áhuga á þessari girðingu enda vandséð hvaða hagsmuni ráðuneyti í þessu tilviki forsætisráðuneytið eða ríkið sem slíkt hafi af þessu eignarhaldi það hafði í rauninni ekkert við þetta eignarhald að gera þetta mál var einungis höfðað til þess að búa til einhverja ímyndaða stöðu sem síðan verður

og hagnýtingu landsins á þessu svæði til trafala en ekki til framdráttar þetta er í rauninni sambærilegt við mál eitt sem kom upp í kaupstað úti á landi fyrir nokkrum árum þar sem að

eða sveitarstjórn datt í hug að mæla lóðir upp að nýju og þar hafði lóðum verið úthlutað eins og við þekkjum á íslandi svona með hnitum sem ekki voru kannski allt of nákvæm enda sett löngu áður en nokkur tækni var til þess að gefa upp gps hnit og

trjáplöntum milli lóða og annarri slíkri venjulegri hagnýtingu á þessum lóðum þegar kom upp þessi hugmynd að mæla þessar lóðir allar upp á nýtt og þá kom auðvitað í ljós að mörkin sem gefin voru í pappírum og mörkin sem voru á landinu sjálfu pössuðu ekki alfarið saman og ef þessu hefði verið fylgt eftir út í æsar hefðu svo og svo margir tapað sínum trjárunnum aðrir hefðu orðið að færa girðingarnar enn út og stækka lóðirnar og það hefði enginn hagsmuni af þessu í sjálfu sér vegna þess að það vantaði engan að stækka eða minnka sínar lóðir það hefði verið alveg eðlilegt ef tveir eigendur hefðu farið að deila um lóðarmörk sín í milli að fara þá í eitt einstakt mál út af því en að keyra slík mál heilt yfir heilt samfélag sáu menn náttúrlega fljótlega að var til þess eins að æsa til ófriðar og því var nú horfið frá því ráði það sama hefur gerst í þjóðlendumálunum þjóðlendumálin hafa fyrst og fremst verið til þess að efna til ófriðar og hafa þess vegna ekki bætt neitt í okkar samfélagi mig langar síðan að víkja aðeins að framkvæmd þessara mála sem hefur öll verið í raun og veru með allt öðrum hætti heldur en stjórnmálamenn gáfu fyrirheit um og það má með rétti halda því fram að hér hafi í rauninni orðið þróun sem menn sáu ekki alls kostar fyrir því margir þeir sem studdu þjóðlendufrumvarpið og studdu þær grunnhugmyndir sem þar eru ég er ekki í þeim hópi og hef aldrei verið hlynntur þeim grunnhugmyndum en það má alveg samt sem áður rökstyðja að þar hafi verið á ferðinni ákveðnar grundvallarhugmyndir um skilgreiningu á afréttarlandi sem gátu kannski gengið upp en misbresturinn á því að saman hafi farið hinn pólitíski vilji sem kom fram við samþykkt laganna og síðan í framkvæmdinni er mjög mikill og má fyrst og fremst rekja til þess að sönnunarbyrðin

eignarhald á þinglýstu landi hefur verið færð yfir á eigendur landsins en ekki á þann sem gerir kröfur um landið sem er þó í þinglýstri eigu og menn hafa greitt skatta og skyldur af til mjög langs tíma það er einnig að athuga í þessu sambandi að sú hugmynd að hægt sé að höfða mál til þess að skera úr um réttaróvissu framtíðarinnar það má vissulega segja að það gæti verið til bóta ef menn vissu alveg fyrir víst fyrir fullt og fast hvar liggi landamerki milli þess sem er opinbert land og þess sem er einkaland og milli landamerkja einstaklinga og einstakra jarða en það er ekki svo að þjóðlendumálin muni hjálpa okkur í þessu það hafa komið fram mjög alvarlegar efasemdir fræðimanna við í raun og veru framgang þjóðlendumálanna og við þær sönnunarreglur sem þar er stuðst við þannig hefur fræðimaðurinn einar g pétursson á árnastofnun bent á í mjög góðu erindi að það mat sem menn hafa lagt á skjöl fyrri tíðar hafi í rauninni verið mat nútímamanna og mat út frá nútímaforsendum á gerningum fyrri tíða það er ekki nóg að lögfræðingar finni þannig skjöl það þarf í raun og veru að túlka skjölin út frá þeim veruleika sem þau voru gerð í og það hefur vantað upp á þetta það er líka mjög umdeilanleg sú hugmynd réttarkerfisins í dag sem er þó sú hugmynd sem hæstiréttur og þjóðlenduyfirvöldin vinna eftir að líta á skráðar heimildir þar á meðal landnámu sem sönnunargögn þannig hefur sveinbjörn rafnsson fært nokkuð sannfærandi rök fyrir því að landnáma sé í rauninni pólitískt rit af því tagi að það sé alls ekki hægt að styðjast við hana sem gagn í málaferlum sem þessum

það getur komið að því að sú skoðun verði almenn í okkar fræðasamfélagi að það verði einfaldlega litið á þetta sem bernsku okkar tíma að menn skuli hafa tekið landnámu sem heilögum sannleika varðandi landamerki og þar með mundu þjóðlendumálin öll meira og minna vera fallin enn skiptir líka máli í þessum efnum að þegar við leggjum þessa algeru kröfu á það að menn geti fært jörðum sínum þá erum við í rauninni að gera mjög upp á milli landa eftir sögu þeirra því það vill til að kotjarðir ýmsar jarðir sem hafa lengst af verið í eigu einstaklinga en ekki komist í eigu kirkju eða konungs að um þær eru oft mjög lítil og fáfengileg skjöl þegar landamerkja þeirra er ekki þar af leiðandi getið í máldögum og það hefur í rauninni dugað samfélaginu algerlega að landamerkin hafa verið í minni manna allt fram undir lok nítjándu aldar þegar sett voru lög sem voru að mörgu leyti sambærileg því sem menn vildu gera með þjóðlendulögunum þá voru sett lög um landamerki og menn skyldu lýsa sínum landamerkjum og fá mótaðila þeirra landamerkja til þess að vottfesta þessi landamerki síðan var þessum landamerkjum þinglýst og þau hafa staðið til þessa og út frá þessum landamerkjum hafa menn greitt skatta og skyldur þannig að menn hafa verið í góðri trú með að selja og kaupa lönd eftir þessum landamerkjum en nú eru bornar brigður á að þetta sé nægilegt og einkanlega horft til þess ef það tekst að finna eldri gögn en þessi þá hefur svona meginreglan nánast verið sú að því eldri sem gögnin eru því hinu ritaða orði gegn hinu talaða gert hærra undir höfði heldur en

og það sem gengið hefur í munnmælum allt fram undir aldamótin nítján hundruð í okkar gamla bændasamfélaginu á í rauninni að njóta alveg sama réttar eins og það sem var kannski fært á blað einhverjum hundruðum árum fyrr þó svo að það sé ég er ekkert að kasta þar með rýrð á öll þau gögn en er í rauninni fyrst og fremst að vekja athygli á því að með þessu móti er réttarstaða jarðeigenda sem ekki geta fundið gögn eins og þessi þau eru dregin í efa án þess að það sé nokkur réttur til að gera það síðan er enginn vafi á því að menn hafa fráleitt við þau þjóðlendumál sem rekin hafa verið í samfélaginu leitað af sér allan grun varðandi skjöl þetta hafa fræðimenn margir bent á þar á meðal einar g pétursson sem ég minntist á hérna áðan að það er margt skjala og gagna í skjalasöfnum sem menn hafa ekkert farið yfir og það er í rauninni allsendis fráleitt að það sé hægt við ferli eins og þetta að komast yfir að kanna öll skjöl þar til hlítar þannig að það mun enn kalla á það að þjóðlenduúrskurðir sem núna eru kveðnir upp að þeir verði af komandi kynslóðum

síðast hér í þessu þingi nú í vetur en einnig í kosningabaráttu og á síðasta kjörtímabili um að mildaðar verði þær aðferðir sem viðhafðar eru við kröfugerð nú ætla ég ekki að vera svo óvæginn að halda að þar hafi ekki að neinu leyti verið komið til móts við kröfur bænda því það liggur í hlutarins eðli í raun og veru að það hefur verið gert þar sem fjármálaráðuneytið hefur tekið mið af þeim dómum sem fallið hafa og það er fljótsagt að miklu oftar hafa þinglýstir eigendur jarða haft betur í þessum málaferlum það breytir ekki því að þar sem ríkið hefur náð undir sig þinglýstum löndum þá hefur það gert það með oft og tíðum mjög hæpnum réttindum og vegna þess eins og ég vék að hérna áðan að það er ekki horft á sönnunargögn með algerlega hlutlausum hætti það er um of einblínt á gildi ritaðra gagna og of lítið gert úr gildi munnlegra gilda í þessu sambandi þess vegna hefur það legið í hlutarins eðli að kröfugerðin hefur tekið breytingum og sumt hefur þar verið til hins betra og kannski munar þar mest um svokallaða fjallatoppakenningu sem hefur nú tekið mið af meðal annars málaferlum hér við esju og í smjörfjöllum ef ég man að fara rétt með þessi örnefni

efnt pólitísk loforð hæstvirtur fjármálaráðherra um það að það sé byrjað að fara samningaleiðina að þessum málum og það hefur heldur ekki alls kostar efnt það að það séu ekki gerðar kröfur inn í þinglýstar jarðir því núna hefur þegar á því norðvestursvæði sem er nýjasta svæðið sem ríkið gerir kröfur í þar hafa verið gerðar kröfur inn í fjörutíu til fimmtíu þinglýstar jarðir og það eru meira að segja gerðar kröfur inn í skíðasvæði norðlendinga og fleira mætti þar telja sem nær vitaskuld ekki nokkurri átt að ríkið skuli sælast til eignar á ég gæti talað um þetta mun lengur en tími minn er nú senn á þrotum en ég vonast til að þingið taki það til athugunar að breyta lögum þessum og hvort sem það tekst nú á þessu þingi eða ekki þá er þessari baráttu fráleitt lokið